Gospod predsednik vlade. Sem v bistvu zadovoljen z odgovorom, pa bi še rad malo stvar tudi razširil. Bi naj povedal prvo, da jaz tudi mislim oziroma sem prepričan, da je Slovenija socialna in solidarna država. Vsekakor pa so upokojenci in pa starejši ljudje tisti, ki po našem prepričanju smo tu malo odzadaj. Ministrstvu smo obljubili zakon za popravo krivic, ki bi upokojencem vrnil razliko, ki je nastala zaradi neusklajevanja pokojnin. Ta trenutno znaša dobrih sedem odstotkov. Podobno se strinjamo, da je nujno potrebno pripraviti in sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi. Nadalje. Zagovarjamo letni dodatek za upokojence oziroma regres, ki je za leto dva dvajset predviden v petih razredih, se pravi, nihče ne bo prejel manj kot letos, upokojenci z najnižjo pokojnino pa bodo prejeli več kot upokojenci z višjo pokojnino, in to odločitev pozdravljam. Najpomembnejši cilj, ki ga bomo morali doseči pa je dostojno življenje upokojencev in eden od teh je, da minimalna pokojnina za štirideset let delovne dobe ne sme biti nižja kot prag revščine, ki je sedaj pri šeststo dvaindvajsetih evrih. Minimalna pokojnina pa znaša petsto trideset, kot ste povedali. Gospod predsednik, občutek imam, da ste vi trenutno edini, ki imate avtoriteto, moč in željo, da združite te različne poti, ki jih imamo posamezne stranke za dosego enakih ciljev. Kako boste torej zagotovili, da bo v prihodnje najnižja pokojnina za štirideset let delovne dobe ne bo nižja kot prag revščine? Ker če bomo to dosegli, bo lažje našli odgovore na prej postavljena vprašanja. Hvala za odgovor.